frú forseti ég kveð mér hljóðs til að gera lauslega grein fyrir þingmannanefnd sem fjalla á um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og um störf hennar til þessa nefndin var skipuð með breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta og er níu manna nefnd um hana gilda þingsköp alþingis hún gefur alþingi skýrslu um störf sín leggur fram tillögu að þingmálum eða ábendingum og úrbótum eftir því sem hún telur þörf til hún getur aflað frekari gagna og kosning þingmannanefndarinnar hefur sömu réttaráhrif og kosningar rannsóknarnefndar samkvæmt þrítugustu og níundu grein stjórnarskrárinnar í lögum um rannsókn og aðdraganda á orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta er ítarleg markmiðslýsing í fyrstu grein laganna um markmið rannsóknarnefndar alþingis leggja mat á mistök eða vanrækslu í framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi og fleira varpa sem skýrustu ljósi á aðdraganda hrunsins afla upplýsinga um starfsemi fjármálafyrirtækja gera úttekt á reglum íslenskra laga um fjármálamarkaði

og gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur leikur á refsiverðri háttsemi eða brotum á starfsskyldum það er ekki síður gagnmerkt í þessari skýrslu og bera að halda til haga sérstaklega og gera jafnhátt undir höfði að það var ákveðið í tengslum við þessa skýrslu að setja á stofn sérstaka siðanefnd til að huga að hinum siðrænu hlutum og starfsháttum alþingis því megum við ekki gleyma og þar geymir skýrslan gagnmerkar leiðbeiningar til þingmanna um umræðuhefð okkar eða réttara sagt um þrætubókarlist það er við berum ekki gæfu til alltaf að nálgast mikilvæg mál með málefnalegum og faglegum hætti ég vek líka athygli á því að þingið mun ekki

sem fjallað er um í skýrslunni ég vek athygli á því að það sem snýr að hugsanlega að meintu misferli í fjármálastofnunum eða annarra í tengslum við hrunið því ber nefndinni að vísa til sérstaks saksóknara og setts ríkissaksóknara og henni bar að gera grein fyrir því í skýrslu sinni í sjöunda bindi er gerð ítarleg grein fyrir þeim þáttum án nafnatilgreiningar á þeim atriðum fjármálalífsins og fleira sem vísað hefur verið til saksóknara og hefur rannsóknarnefndin átt sérstakan fund með sérstökum saksóknara og ríkissaksóknara í þessum málum að því er ég best veit að því er varðar brot á starfsskyldum bar nefndinni líka og hefur gert vísað til ráðuneyta hugsanlegum brotum á starfsskyldum þau það er á starfsmannalögum er ég ekki að tala um refsiverða háttsemi embættismanna það ber ráðuneytum að taka fyrir í þeim anda sem starfsmannalögin segja til um

það eru lagaumbætur eða ég vil ef til vill segja lagauppstokkun ef marka má skýrsluna og ummæli nefndarmanna í rannsóknarnefndinni á fundi þingmannanefndarinnar í morgun það sé meira en umbætur sem um ræðir heldur en uppstokkun við verðum að horfa í öðru lagi inn á við til alþingis til starfshátta okkar til þess hvernig við rækjum eftirlitsskyldur okkar það liggur fyrir að frumkvæði alþingis nýleg skýrsla þar um og þar er svo sannarlega úrbóta þörf við verðum að horfa inn á við til þingsins og til okkar og þar ítreka ég aftur kröfu eða siðanefndarskýrsluna um starfshættina og umræðuhefð sem hér viðgengst við verðum líka og í þriðja lagi erum við komin í allt annað hlutverk heldur en hin venjulega þingmannanefnd það er að horfa til þess hvort um ráðherraábyrgð kunni að vera að ræða þar vörum við allt í einu úr sporum hefðbundinnar þingmannanefndar inn í það að vera

þar verðum við sannarlega að stíga varlega til jarðar það er mín skoðun vanda alla skoðun á því ég vil taka það fram að forsætisnefnd hefur einhuga skapað þingmannanefndinni að mínu mati mjög góða umgjörð mjög góð starfsskilyrði hefur lagt sig í líma við það við höfum til aðstoðar þrjá ritara og við höfum til aðgang að þremur utanaðkomandi sérfræðingum það er prófessorunum bryndísi hlöðversdóttur jónatan þórmundssyni og ragnhildi helgadóttur við fundum tvisvar í viku og nefndin hefur þegar haldið fimmtán fundi það er eina fjórtán fundi til undirbúnings og síðan mjög góðan fund og gagnlegan í morgun með rannsóknarnefndinni páli hreinssyni sigríði benediktsdóttur og tryggva gunnarssyni og annar er fyrirhugaður á föstudaginn og við hyggjumst gjarnan funda mjög fljótlega og sérstaklega með siðanefndinni sem við teljum að feli í sér eða gefi frá sér jafn mikilvæga skýrslu og vandaða og rannsóknarnefndin hefur gert undirbúningurinn hefur komið sér einkar vel að mínu mati við erum í brautryðjendastarfi við höfum samið verklagsreglur sem hafa verið birtar á netinu við höfum kallað til sérfræðinga fórum til að mynda mjög ítarlega í ákvæði um ráðherraábyrgð og landsdóm og huguðum að ýmsum vafaatriðum þar ég held við höfum komist að því að þau tæki eða þau lög duga enn þótt gömul séu við

ítarlegum gögnum það sem er fyrir mestu að við höfum talað okkur saman og við höfum náð góðri samstöðu og við höfum náð málefnalegri umræðu sem lofar góðu nefndin nú tala ég að ég hygg fyrir hönd hennar allrar hefur heitið sér því að vinna faglega að málinu og með hlutlægum hætti við erum þar ekki að vinna fyrir flokkshagsmuni heldur fyrir þjóðina og þjóðarhag svo því sé haldið til haga verkefnið er afar umfangsmikið og tímaramminn knappur það er til þingloka í september og knappari en ráðgert var fyrir þær sakir að það dróst að afhenda skýrsluna sá dráttur sem var gagnrýndur nýttist okkur afar vel satt best að segja þakklátur fyrir hann ég held að sá tími sem rannsóknarnefndin tók sér í verkið hefði ekki mátt vera knappari það var betra að fá þessa vönduðu skýrslu en gloppótta skýrslu ég held að allir geti verið sammála um það sérstaklega eftir að skýrslan hefur litið dagsins ljós við erum sem sé að vinna brauðryðjendaverk og við erum að skapa sögu það er afar mikilvægt fyrir þjóðina að það takist vel til hjá þingmannanefndinni og vel að merkja hún starfi í þeim anda og eftir þeim mælistikum sem siðferðisnefndin leggur áherslu á að þingmenn geri í mikilvægum málum ég vil að lokum frú forseti þakka rannsóknarnefndinni og siðanefndinni afar vandaða ítarlega faglega og vel framsetta skýrslu og ekki síður fyrir þrotlausan dugnað þeirra í þessu verkefni bæði við rannsóknina úrvinnsluna og síðan ekki síður skýrslusamninguna en skýrslan er að mínu mati aðgengileg og samin á máli sem er skiljanleg það er í raun með ólíkindum að unnt hafi verið að klára þessa viðamiklu rannsókn á fimmtán mánuðum og hafi rannsóknarnefndin og siðanefndin hugheilar þakkir fyrir störf sín til samanburðar vil ég geta þess að rannsókn á hruni lehman banka sem kostaði eitthvað um þrjá milljarða ég held henni sé ekki lokið eða tók um það bil lengri tíma þannig að hér hefur verið unnið nánast kraftaverk sem sýnir okkur sem sýnir okkur að við höfum getu til þess að byggja upp nýtt ísland